Señor Presidente, señora Ashton, creo que este debate pone de manifiesto que todo el Parlamento Europeo es consciente de que esta crisis transformadora en el norte de África está suponiendo un examen, no ya de credibilidad a la política exterior europea, sino un examen de viabilidad a la existencia de una política exterior europea. Y, por tanto, es absolutamente determinante que la Unión Europea sea capaz de hablar con un mensaje único y reconocible ante la comunidad internacional. Pero tengo un minuto, y lo quiero aprovechar para sumarme a las voces que han puesto de manifiesto la importancia que tiene la dimensión humanitaria de esta crisis transformadora, para que Europa sea capaz de prever los efectos sobre el frente humanitario, sobre las personas desplazadas, sobre los potenciales solicitantes de asilo y refugio que huyen de una zona en conflicto hacia la frontera más próxima, que es la de la Unión Europea. Y por ello quiero poner de manifiesto la imperiosa necesidad de que la Unión Europea complete el paquete de asilo todavía pendiente

y sea capaz, sobre todo, de llenar de contenido la cláusula de derechos humanos en su política exterior, para que no sea solamente una cláusula verbosa, sino una condición de existencia de la política exterior de la Unión Europea.